W prezentowanym sprawozdaniu wspólnie zgadzamy się, że uwarunkowania polityczne i finansowe na szczeblu państw członkowskich zmieniły się istotnie w porównaniu z tym, jakie dominowały w czasie, kiedy sformułowano założenia europejskiej strategii w dziedzinie CCS. Brak zainteresowania rozwojem komercyjnych projektów CCS w Unii Europejskiej jest

Jeżeli chcemy rozwoju instalacji CCS czy CCU do 2020 roku, konieczne jest w pierwszej kolejności pilne doprowadzenie do realizacji kilku unijnych projektów demonstracyjnych, które mogłyby pokazać faktyczną wykonalność techniczną i ekonomiczną takich inwestycji. Byłoby to faktycznie sprawdzenie wydajności i bezpieczeństwa różnych wariantów wychwytywania dwutlenku węgla oraz metody jego składowania. W tym celu niezbędnie jest wzmocnienie instrumentu wsparcia tych projektów na poziomie unijnym, tak aby stanowiły one rzeczywiste stymulatory zaangażowania biznesu we współpracy z ośrodkami naukowymi.